Ja mislim potpuno suprotno od Vas.

Za Mediteranski turizam kineski turisti su idealni jer dolaze u predsezoni i u postsezoni.